Este informe nos brinda la oportunidad de fijar unos objetivos ambiciosos, reprobando la visión inaceptable de la Comisión, y de denunciar, a la vez, ciertas políticas nacionales claramente retrógradas. Así, censuramos las medidas retroactivas desfavorables al apoyo de las renovables adoptadas por ciertos Estados miembros, medidas que frenan su necesaria expansión y minan la confianza de los inversores. Hablando de estabilidad, no podemos olvidar tampoco que algunos países cuentan con fuentes autóctonas de energía, cuyo apoyo no puede retirarse repentinamente ya que suponen muchos puestos de trabajo.

El informe también apuesta por la microgeneración y el autoconsumo, poniendo en evidencia a gobiernos que, como el de mi país, los gravan con un peaje.

Para acabar con una nota positiva, señor Presidente, considero relevante que se exija por primera vez un objetivo vinculante de interconexión transfronteriza para las infraestructuras energéticas. Se trata de una reivindicación que responde a la lógica de un mercado interior interconectado, sin islas energéticas, y que permita la máxima penetración de renovables.